Vážený pán predsedajúci, ak budeme dnes naše deti učiť tak, ako sa učili včera, okrádame ich o budúcnosť.

Správa Európskeho parlamentu jasne hovorí, že učitelia musia byť zapojení do reformy nie ako pokusné králiky, ale ako spolutvorcovia. Vedenie školstva u nás však robí úplný opak a ignoruje požiadavky učiteľov o potrebných zmenách.

Najlepšou možnosťou udržania konkurencieschopnosti pre Slovensko je práve investícia do školstva. Školy musia byť centrom kritického myslenia, tréningu, riešenia problémov, tímovej práce, budovania vzťahov. Mňa veľmi mrzí, že naše deti samy cítia, že jediný spôsob, ako získať kvalitné vzdelanie, je štúdium v zahraničí. A tak, ako sú rodičia zo Slovenska nútení odchádzať za prácou ďaleko od svojich rodín, tak až tridsaťtisíc mladých ľudí odchádza študovať do zahraničia, pričom polovica z nich chce po ukončení štúdia zostať v zahraničí. Napriek tomu som toto uznesenie nemohol podporiť, nakoľko opäť úplne nezmyselne obsahuje paragraf o genderovej ideológii a zasahuje v tejto oblasti, no aj v iných, do subsidiarity členských...